ersparen insbesondere die fossilen Energieimporte wenn diese Energieträger so toll sind, wie du das seit Monaten beschreibst, wozu brauchen wir dann eigentlich auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene Förderinstrumente? Wenn diese Techniken so toll sind und uns verlässlich und preiswert Strom liefern, könnten wir doch eigentlich auf diese milliardenteuren Umverteilungen und Förderinstrumente verzichten.